Monsieur le Président, imaginons, espérons, rêvons un instant! Imaginons que cet immense mouvement qui soulève depuis tant de mois l'Algérie d'aujourd'hui, jeune, déterminée et aspirant à la dignité, à l'état de droit et à l'équité, imaginons que ce mouvement l'emporte. Ce ne serait alors pas seulement le bonheur et la fierté de l'Algérie, ce serait la mobilisation de toutes ces énergies en faveur de la reprise du dialogue intermaghrébin, de la coopération économique et culturelle avec l'Europe, et de l'aide des deux rives de la Méditerranée à l'Afrique subsaharienne. Ce serait la réalisation de nos aspirations communes à nous tous, Maghrébins et Européens. C'est pour cela que nous devons adopter cette résolution, contre une intolérable et absurde répression qui risque de briser ce si beau rêve algérien. Disons à l'Algérie en lutte, l'espoir, le soutien et l'affection de l'Europe.